Efectivamente, los crímenes terribles de la población civil atribuidos tanto al Gobierno de Siria como a la oposición merecen una investigación rigurosa e imparcial para condenar a los culpables. Pero estos crímenes no deben alentar una intervención militar como la que se produjo en Afganistán, en Irak o en Libia. Estas tres intervenciones nos han dado un mundo mucho más inseguro —a las pruebas me remito—, como el ejemplo de Afganistán, de donde no se sabe cómo salir, un país que no es menos talibán que antes de la intervención. Por lo tanto, no es el tiempo de los tambores de guerra. Son los tiempos de incentivar la vía diplomática. Yo celebro las conclusiones de la Organización de Cooperación de Shanghai, en las que los Estados que conforman esta organización, entre ellos China y Rusia, reclaman que se incentive la vía diplomática, que se haga una cumbre ―como plantea Rusia― internacional sobre Siria y, por lo tanto, incentivar todo lo que es la vía diplomática.